Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie jetzt in Halle werden in Europa seit Jahren Menschen willkürlich von Rassisten, Fanatikern und Rechtsextremisten ermordet. Und doch Die politischen Antworten darauf sind immer die gleichen. Die einen wie jetzt in Deutschland die CDU wollen Computerspiele verbieten, die anderen wollen Grenzbalken wieder hochziehen und wieder andere einfach noch mehr Daten sammeln und die Bürgerrechte einschränken.

Polizeipräsenz hätte den Anschlag tatsächlich verhindert, und deswegen müssen unsere Mitgliedstaaten endlich die Ressourcen und das Personal zur Verfügung stellen und die polizeiliche Zusammenarbeit auch verbessern. Aber jeder antisemitische Anschlag in Europa ist tatsächlich ein Staatsversagen, und ich schäme mich insbesondere als Deutscher, dass Juden sich in Deutschland und Europa wieder unsicher fühlen müssen. Aber was Herr Meuthen eben gesagt hat, dass der Anstieg dieses Antisemitismus vor allem auf den Zuzug, auf Migration zurückgeht, das ist einfach faktisch falsch.

Wer also nicht klar sagt, dass Antisemitismus vor allem auch rechts ist, der macht sich einen zu schlanken Fuß, und gegen diesen Hass müssen wir uns entschlossen wenden.